Sa détention arbitraire et son expulsion du pays violent l'ordre constitutionnel qui doit être rétabli au plus vite.

Je salue donc la décision de l'OEA de suspendre la participation du Honduras à l'organisation ainsi que la médiation acceptée du président Oscar Arias pour aider à la recherche d'une solution. Par contre, je suis aussi très préoccupé, Madame le Commissaire, par les relations commerciales qu'entretient l'Union européenne avec ce pays. Depuis plusieurs mois, un accord d'association de nouvelle génération est négocié par la Commission européenne avec l'Amérique centrale. Suite au coup d'État, des réunions prévues la semaine dernière ont été annulées. Il faut s'en féliciter. J'ai cru vous entendre mais je voudrais avoir plus de précisions. La Commission est elle déterminée à suspendre les négociations jusqu'à la normalisation de la situation politique institutionnelle au Honduras? C'est ce que je demande avec mon groupe politique, mais j'aimerais avoir plus de précisions quant à la position de la Commission sur ce point. Une autre question que je souhaite évoquer, Madame le Commissaire, est celle du système des préférences généralisées plus dont bénéficie le Honduras. Plusieurs organisations de la société civile ont signalé les décisions arbitraires et les violations des droits de l'homme depuis le coup d'État, notamment concernant les libertés de mouvement, d'association et d'expression.

Le SPG est un incitatif dont le bénéfice est conditionné par des engagements clairs. Les témoignages sont plus que suffisants pour mettre en doute le respect des engagements par l'État hondurien du président autoproclamé.